Comme c'est le cas au quotidien dans la sphère financière, nous voilà, une fois de plus, confrontés à des groupes industriels qui se jouent des États, qui se jouent des régions. Après avoir exigé des abattements fiscaux, des aides financières à l'emploi, à la recherche, des droits d'émission gratuits de CO2, ils nous promettaient hier des investissements, pour aujourd'hui mettre la clé sous le paillasson sans se soucier un instant des conséquences que cela peut avoir sur les hommes et les femmes dont les compétences et l'engagement constituaient la principale richesse au service du groupe. Et tout cela pour quoi?

Alors, bien sûr, l'Union européenne ne va pas se transformer demain en sidérurgiste, mais elle peut, par la manière dont elle dépense son budget, orienter le développement industriel.

C'est ce cadre aussi qui doit rendre exigible l'intégralité des subsides fiscaux, sociaux et environnementaux dont ces entreprises ont pu bénéficier.